Ha a lakosságukat megkérdeznénk most, hogy hogy érzik, ez a felzárkózás bekövetkezett e a várt mértékben, a válaszuk nem. Persze lehet mérni régiós felzárkózást GDP ben, versenyképességben, infrastruktúrában, ahol volt fejlődés. De számukra az alapvető kérdés az, hogy 13 év alatt az életminőségük hogyan változott meg. Az árak megközelítették a nyugat európait, a bérek között a szakadék megmaradt.

Ha a régiók kormányai ezt nem teszik meg, akkor a lakosságnak egy lehetősége marad, az európai polgári kezdeményezés. Így a Jobbik Magyarországért Mozgalom egy ilyen kezdeményezés élére állt, megtalálta a partnereket hat másik európai uniós országból, és elindította a bérek felzárkóztatására vonatkozó kezdeményezést, amellyel kapcsolatban el kell mondani, hogy a fejlett országoknak is ez célja, hiszen ha ilyen nagy a bérleszakadás, annak az a következménye, hogy elvándorolnak emberek ezekből az országokból, ott pedig feszültséget okoznak. A Bizottság két nappal ezelőtt zöld utat adott ennek a kezdeményezésnek. Elismerte, hogy uniós szinten van tennivaló, ezért mi azt várjuk, hogy amikor az egymillió aláírás összegyűlt, ténylegesen az Európai Bizottság konkrét lépéseket fog tenni ennek érdekében.